Întrebarea mea se adresează tot domnului comisar Andor. Noua economie este caracterizată de numeroase e activități, cum ar fi e educația, e medicina, e comerțul și așa mai departe.

Doresc să îl întreb pe domnul comisar ce planuri are Comisia pentru a stimula modernizarea modului de lucru din aceste activități, de exemplu în domeniul agriculturii, pentru a evita o rămânere în urmă a acestor sectoare, despre care știm că sunt deosebit de vulnerabile.